liðnum störf þingsins fer fram umræða utan dagskrár um skýrslu nefnda um háskólamál málshefjandi er háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir menntamálaráðherra katrín jakobsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund